De aceea, rolul Comisiei pentru afaceri juridice va fi foarte important, în special în următorul mandat al Parlamentului, iar noi, în calitate de europarlamentari avem datoria de a proteja cetățenii europeni și de a ne opune oricăror acte ale Comisiei Europene care ar putea fi în contradicție cu interesele lor. De asemenea, Parlamentul trebuie să fie implicat în cadrul procedurilor chiar înaintea adoptării acestor acte. De aceea, susțin și eu organizarea în continuare a unor reuniuni între specialiștii Comisiei Europene și deputații europeni, anterior adoptării actelor delegate. Acest lucru este cu atât mai important în domenii precum agricultura, comerțul sau afacerile economice și monetare.